Herr Präsident, Herr Kommissar, werte Kollegen!

Wir begrüßen es, dass es durch diesen Kompromiss, den wir gefunden haben, durch die Erhaltung der Ausnahmetatbestände, die es bislang gab, zu keinem unnötigen Bruch bei den Zahlungen an die Landwirte kommt.

Im Übrigen möchte ich deutlich hervorheben, dass ich es begrüße, wie konstruktiv wir hier zusammengearbeitet haben, und dass ich hoffe, dass wir diese konstruktive Arbeit verstärkt auch für die Zukunft nutzen können. Denn bislang hat es so manches Mal bei der Agrarreform geholpert und gestolpert. Ich denke, es ist an der Zeit, dass wir uns um die Fakten kümmern, um gemeinsam für die Landwirte ein ordentliches Ergebnis zu erzielen.